No se deben introducir elementos nuevos que puedan poner a nuestra flota en un nivel distinto de exigencia, es decir, ante unas reglas de juego más restrictivas que las que se aplican a las otras flotas en la misma zona. Es necesario garantizar un trato de igualdad. Nuestros pescadores no quieren discriminaciones respecto de sus competidores en las mismas zonas de pesca. No iban a entender el porqué del cambio. Este es el principio básico que ha inspirado a mi Grupo en nuestra actuación en la Comisión de Pesca sobre este dosier conseguir —y creo que lo hemos conseguido en general— una transposición fiel, limpia, es decir, sin elementos nuevos o adherencias. La dimensión medioambiental es muy importante, pero también lo es la dimensión económica y social. Los destinatarios de nuestras normas son los profesionales de la pesca y conviene darles normas que puedan cumplir, pero también normas que puedan entender. Y la discriminación, una transposición que no tenga en cuenta esta igualdad necesaria, no la iban a entender.